Lista ta jest wynikiem osiemnastomiesięcznych konsultacji z różnymi zainteresowanymi stronami, łącznie z przedstawicielami organizacji konsumenckich i ochrony środowiska. De facto została ona zaaprobowana przez komisję ITRE poprzez odrzucenie dużą większością głosów rezolucji blokującej. Przeciwnicy tej listy powinni po prostu uszanować ten wynik, tym bardziej że dane dotyczące produkcji energii są jednoznaczne.

24. Mniej więcej połowa produkcji energii została zastąpiona przez odnawialne źródła energii, druga połowa jednak została zastąpiona przez gaz. Liczby te wyraźnie pokazują, że nawet najbardziej ambitne plany nie mogą pozostawić gazu w tyle. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej rozumieją tę logikę. Ich koszyk energetyczny nie może zostać zmieniony z dnia na dzień. Gaz pozostanie tu przez kolejne dziesięciolecia, czy to się podoba, czy nie.